Das Europäische Parlament steht auf der Seite klarer europäischer Regeln. Wir stehen auf der Seite von Höchstgrenzen. Wir stehen auf der Seite von risikomindernden Auszahlungsmodalitäten. Wir stehen auf der Seite der Haftung. Wir stehen auf der Seite der Beschränkungen von Boni für Manager von Banken mit öffentlicher Hilfe. Wir wollen, dass Barbeträge nicht höher sind als gebundenes Kapital. Wir haben uns mit dem Splitting im Zeitplan durchgesetzt und sind sehr froh, dass Kommissar Barnier sich mit den Amerikanern darauf geeinigt hat, dass der zweite Teil, nämlich Bankenbuch und Handelsbuch, global gemeinsam umgesetzt wird.